Dit is een prachtige, indrukwekkende vis, waar al eeuwen op gevist wordt en die wij al eeuwen eten.

Na jaren van wanbeleid door politici die keer op keer biologische adviezen naast zich neerlegden, die korte termijn economische belangen lieten prevaleren boven de lange termijn perspectieven van de sector, hebben wij nu geen andere keuze dan de handel in blauwvintonijn totaal te verbieden. Er liggen amendementen op tafel om anders te handelen en die handel niet te verbieden, maar daar is het helaas te laat voor.

Dat is de werkelijkheid van vandaag. En dat verklaart ook de enorme illegale vangsten die naar schatting tweemaal groter zijn dan de vastgestelde quota. Daarom bieden quota ook geen soelaas. Zij hebben geen zin door de illegale vangst. De enige redding voor de blauwvintonijn is een internationaal handelsverbod. Ik weet het, de gevolgen voor de sector zullen hard zijn, dat realiseer ik mij ten volle. Maar laten wij leren van deze ervaring als de zee leeg is, is het definitief afgelopen met de sector. Dus laten wij ook om economische redenen zorgvuldiger met onze natuur omgaan. Ik roep de Europese Commissie op om snel het besluit aan de Raad voor te leggen om de blauwvintonijn op bijlage I te zetten en ik vraag het Spaans voorzitterschap om over zijn eigen schaduw heen te stappen en dat besluit dan vervolgens over te nemen. Collega's, in de zeventiende eeuw hebben wij de dodo uitgeroeid, als mensen. Laten wij ons lerend vermogen als mensen tonen en voorkomen dat de blauwvintonijn de dodo van de 21ste eeuw wordt.